Mais le gouvernement italien n'est pas arrivé au pouvoir par effraction.

Ce sont les égoïsmes nationaux qui ont nourri la bête! C'est la lâcheté des dirigeants européens quand ils délèguent nos obligations en matière d'accueil au dictateur Erdoğan! C'est la lâcheté des dirigeants européens aux mains pleines de sang quand ils livrent les réfugiés aux bandes armées libyennes en fermant les yeux sur les viols, sur les meurtres, sur les violences! C'est le cynisme et l'irresponsabilité du président Macron quand il maintient une frontière de fer contre les réfugiés à la frontière italienne!